Es läge mir fern, Ihnen das Wort abschneiden zu wollen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich stütze mich auf Artikel 46 und 52 der Geschäftsordnung hinsichtlich der Entscheidung der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden, ein zweites Verfahren über die humanitären Visa durchzuführen. Ich erinnere daran, dass der Initiativbericht über humanitäre Visa am Mittwoch, dem 14. November, mit demokratischer Mehrheit vom Plenum abgelehnt wurde. Das war eine einwandfreie Prozedur und Abstimmung. Doch Demokratie gefällt einigen im Hause offenbar nur, wenn das gewünschte Ergebnis herauskommt. Die hausinterne grün linke Lobby hat deswegen bewirkt, dass derselbe Vorschlag noch einmal in den Innenausschuss eingebracht werden darf. Ich frage Sie, Herr Präsident, zu welchem Ergebnis Sie hinsichtlich der Prüfung der Rechtsgrundlage des Vorschlages gelangt sind, zu der Sie nach Artikel 46 Absatz 2 verpflichtet sind? Können Sie zudem garantieren, dass das Verfahren im Ausschuss den Regeln der Geschäftsordnung entspricht, wenn das Verfahren schon im Dezember in Straßburg abgeschlossen werden soll? Auf welcher Rechtsgrundlage geht es überhaupt, dass die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden entscheidet, sich über ein Votum des Plenums hinwegzusetzen, um eine zweite Abstimmung zu einem bereits verworfenen Text anzuberaumen?